Monsieur le Président, ce soir et demain, il y a un Conseil européen, et je voudrais intervenir sur la base de l'article 15 du traité sur